Il nuovo quadro finanziario per i prossimi sette anni continua su questa rotta più soldi ai nostri vicini turchi che occupano militarmente Cipro Stato membro dell'Unione e il loro ammontare cresce a ritmi vertiginosi, mentre noi facciamo fatica a trovare i fondi per aiutare le nostre imprese e i nostri giovani.

Regalare miliardi di euro ad Ankara non credo proprio sia una di queste. Si tratta solo di un esempio, ma ci sarebbero molte altre linee di bilancio che andrebbero riviste.

oppure i finanziamenti alla Palestina, che spesso finiscono a organizzazioni terroristiche.